Această criză a scos în evidență necesitatea consolidării guvernanței economice la nivel mondial, în special în domeniul financiar. Lipsa unui cadru comun ar putea duce la dezechilibre macroeconomice și la ratarea unor oportunități pentru ieșirea din recesiune. Este necesar ca sistemul existent să fie perfecționat prin introducerea unor noi niveluri de reglementare și organisme de control. Din păcate, Fondul Monetar Internațional sau reuniunile informale ale G20 sunt organisme cu atribuții limitate. Este necesar ca UE să găsească o soluție integrată pentru criza datoriilor din zona euro.

Țara mea a adoptat deja măsuri de austeritate pentru a menține stabilitatea financiară.